Veel van die grondstoffen dreigen op relatief korte termijn uitgeput te raken. Toch springen we er bijzonder slordig mee om. Elke Europese burger produceert jaarlijks ongeveer vijf ton afval het gewicht van een volwassen Afrikaanse olifant. Daarvan recycleren we maar een derde.

We moeten die dynamiek doorbreken en resoluut inzetten op een kringloopeconomie, waarbij we waardevolle grondstoffen terugwinnen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het is ook noodzakelijk om onze economie competitief te houden. Meer recycleren en van storten een aflopend verhaal maken is essentieel, maar beter recycleren alléén volstaat niet. Willen we echt omschakelen naar een kringloopeconomie, dan moeten we ook effectief inzetten op minder afval, meer hergebruik en het sluiten van kringlopen door innovatieve bedrijfsmodellen. Iedereen moet mee in bad, ook de producenten. Daarenboven moet één unieke meetmethode voor het berekenen van de recyclagecijfers ervoor zorgen dat we niet langer appels met peren vergelijken en dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

Het traject dat wij de afgelopen twintig jaar hebben afgelegd, sterkt mij in de overtuiging dat veel mogelijk is als de politieke wil er is. We kunnen veel van elkaar leren. Ik denk bijvoorbeeld aan onze beste praktijken, zoals het concept van kringwinkels om hergebruik te stimuleren en innovatieve manieren om biologisch afval te valoriseren.

Heel wat stakeholders en bedrijven hebben dat al goed begrepen.